La soluzione dell'approvazione del DAB 6 non è sicuramente la migliore delle soluzioni, e mi permetterò di raffrontarla e presentarla a quest'Aula con un esempio figurato.

Mi sembra che la nostra autovettura, che è quella del bilancio europeo, ha avuto bisogno della sostituzione di una ruota.

Ci serviva qualcosa in più e probabilmente ci servivano tutti e due entro quest'anno. Ma non li avremo. Andremo avanti non a velocità di crociera, ma spostando quei pagamenti che, come ben sa il Commissario, è possibile spostare al nuovo anno. Questo però non è il modo più giusto per gestire il bilancio e le istituzioni europee. Se in futuro dovessimo continuare così, sicuramente non realizzeremo quell'Europa che i padri fondatori avevano sognato e che tutti noi ci stiamo sforzando di portare avanti.